Azt szeretném megkérdezni, hogy fel tudja e sorolni, hogy hány európai uniós tagállam alkotmányában van szó jövő generációs ombudsmanról vagy biztosról, és hány uniós tagállamban működik ilyen intézmény, ami Magyarországon működik és az alkotmányban említés van róla? Illetve meg tud e nevezni olyan alkotmányokat ha olvasta a mostani magyar alkotmányt, az áprilisban elfogadott új magyar alkotmányt amelyik több és messzemenőbb környezetvédelmi és jövő generációs paragrafust tartalmaz, mint az új magyar alkotmány?